50PLUS vindt het heel belangrijk dat ook de telefoonladers universeel worden en wij roepen de Commissie op om dwingend op te leggen dat er een common charger komt voor iedereen en dat iedereen die telefoons kan blijven gebruiken zoals we nu doen.